engu nær ég hefði bara til að ráðstafa tímanum hér frekar viljað fá þessar umræður þegar fyrsta nefndin mun skila af sér sínu verki síðar í þessum mánuði það kom fram á fundi þingflokksformanna þegar okkur var tilkynnt um þessar umræður að engra tíðinda væri í sjálfu sér að vænta í þessum umræðum ég sakna þess svolítið að sjá enga

í þinginu núna í þessum umræðum það er ágætt að fá þetta yfirlit frá forsætisráðherra en eins og ég segi held ég að þetta séu allt upplýsingar sem hafa legið fyrir það sem mig langar eiginlega að segja er að í þessu máli kom allt fram og kristallaðist svo skýrt í ræðu háttvirts þingmanns brynhildar pétursdóttur sem mér fannst koma hér með ákaflega mikilvægar spurningar og hugleiðingar vil ég þakka þingmanninum sérstaklega fyrir það það er bara svo gott þegar við komum okkur upp úr þessu pingpongi sem einkennir svo oft umræðuna þar sem fólk er alltaf að ásaka hvert annað mér finnst þetta alveg gríðarlega leiðinlegt og þreytandi og mig langar hreinlega að hverfa úr líkamanum þegar þessi umræða byrjar hérna inni í þingsalnum hún gagnast ekki neitt það gagnast ekki að vera alltaf að benda á hvert annað þá erum við sem þingmenn farin að þvælast hvert fyrir öðru ég er sammála háttvirtum þingmann unni brá konráðsdóttur þegar hún segir að við þingmenn höfum aðgengi og tækifæri til að hafa áhrif á tillögur ríkisstjórnarinnar þegar þær koma tillögur forsætisráðherra inn í þingið mér finnst þetta svolítið mikilvægt því að við megum ekki tala niður þau tækifæri sem við höfum sem þingmenn að finna þverpólitíska sátt saman við megum ekki tala það niður það er þreytandi það er gamaldags og það er tilgangslaust ég fagnaði því líka að í ræðu háttvirts þingmanns unnar brár konráðsdóttur kom mjög skýrt fram að það er einlægur þá vilji hjá stjórnarliðum að við höldum áfram að þróa þá vinnu sem hófst hér eftir hrun sem er eitt það jákvæðasta sem gerðist eftir hrun að þingið fór að marka sér miklu skýrari stöðu gagnvart lagasetningu það hætti að taka því sem sjálfsögðum hlut að vera stimpilstofnun það eru mikil tíðindi í sjálfu sér þess vegna vil ég bara hvetja hæstvirtan forsætisráðherra til dáða ég er sammála því að það er mjög mikilvægt að kortleggja stöðuna en ég vil spyrja og ítreka spurningu sem mér finnst harla mikilvæg hverjir eiga að fá þessa

á leigumarkaði af hverju fá þeir enga leiðréttingu hvað með allt fólkið sem til dæmis og sérstaklega gamalt fólk og innflytjendur sem höfðu lagt mikið fyrir spöruðu og gerðu ekki neitt spöruðu spöruðu og spöruðu og svo þegar hrunið kom og sumir höfðu verið lokkaðir inn í sjóð níu og aðra sambærilega sjóði töpuðu þeir gríðarlega miklu af sparnaði sínum af hverju fá þeir enga leiðréttingu það þarf að kortleggja þetta þetta snýst ekki bara um þessi orð heimilin í landinu það eru mörg heimili sem þurfa enga leiðréttingu vilja það ekki einu sinni kortlagningin er mjög mikilvæg og ég velti fyrir mér bara svona almennt séð þá er það nú þannig að maður á ekki að vera að lofa einhverju sem maður veit ekki hvað er hér var lagt af stað þá sérstaklega hjá framsóknarflokknum og lofað hlutum sem augljóst er að ekki er búið að kortleggja mér finnst hættulegt að lofa á þennan hátt af því að þá skapar maður væntingar um að það sé búið að undirbyggja loforðið með kortlagningu ég verð að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra af hverju voru þessi loforð sett fram án þess að það væri búið að kortleggja nákvæmlega hvernig ætti að efna þau það truflar mig það er alveg ljóst miðað við hvað kemur síðan í ljós í þessu ferli að þarf að fá ítarlegri vinnu í kringum þetta allt saman ég geri mér grein fyrir að þetta er mjög flókið en það er sérstaklega flókið út af því að það liggur ekki fyrir hvernig eiga rétt á að

fólk getur átt von á því að fá þessar leiðréttingar ég hef heyrt að fólk er hætt að borga af lánunum sínum af því að það hélt að það fengi leiðréttingar núna í haust hvenær á fólk og hverjir eiga að fá þessar leiðréttingar það er grundvallarspurning sem krefst svara og hvenær ef hæstvirtur forsætisráðherra getur ekki svarað þessu hvenær getum við átt von á að hann svari þessu

þess verður erfiðari það er mjög margt sem lítur vel út í þessum tillögum hæstvirts forsætisráðherra ég er ekki að gera lítið úr því sem lítur út fyrir að vera einlægur vilji til að rétta stöðu heimilanna í landinu en það vantar skýrleika það er svo mikilvægt að það sé meiri skýrleiki í kringum þessi mikilvægu mál áður en við stefnum í enn